Jeżeli chcemy, aby Putin naprawdę poczuł determinację państw Europy, aby nabrał przekonania, że każdy agresywny krok z jego strony wywoła skutki niekorzystne dla Rosji, natychmiast spowodujmy wstrzymanie budowy Nord Stream

Celem jest osłabienie bezpieczeństwa Ukrainy, a nasza bierność wobec kontynuacji tej inicjatywy to w efekcie osłabianie bezpieczeństwa Europy Środkowej. Powtórzę jeszcze raz jeżeli chcemy być wiarygodni wobec tych, których bronimy, zastosujmy tę najbardziej odczuwalną i trwałą sankcję.